virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa á þingskjali tólf hundruð og átján í frumvarpinu er lagt til að gjaldtökueftirlitsgjald fasteignasala verði frestað til ársins

er kveðið á um skyldu fasteignasala til að greiða árlegt eftirlitsgjald til að standa straum af kostnaði við störf eftirlitsnefndar félags fasteignasala kostnaður við eftirlit með störfum fasteignasala hefur reynst mun lægri en áætlað var auk þess sem fasteignasölum fjölgaði mikið á tímabili hefur því myndast nokkur innstæða í sjóði vegna eftirlitsgjaldsins og af þeim sökum var eftirlitsgjaldið ekki innheimt á árunum tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu í frumvarpi til nýrra heildarlaga um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa sem lagt var fram á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi voru lagðar til breytingar á eftirlitsgjaldinu meðal annars var lagt til að eftirlitsgjaldið yrði lækkað og væru fleiri en einn fasteignasali starfandi á starfsstöð yrði eingöngu greitt eitt gjald frumvarpið hlaut ekki afgreiðslu en vinna við frumvarp til nýrra heildarlaga hefur haldið áfram og er gert ráð fyrir að frumvarp um ný heildarlög um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa verði lagt fram í upphafi næsta þings í því var farin hins vegar sú leið að flytja sérstaka breytingartillögu um þetta tiltekna atriði hér ég mælist til þess virðulegi forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til viðskiptanefndar